Señor presidente, señora comisaria, la Unión de la Energía es crucial e importante para nuestra economía y nuestra transición hacia la neutralidad climática y, para que sea realidad, Europa debe comprometerse a resolver el cuello de botella que tiene. No hay unión sin interconexión y, por ejemplo, la península Ibérica está aislada en cuanto a este aspecto. Vemos que los objetivos de reducción de emisiones para 2020 se van a cumplir. Esperemos que no sea un espejismo derivado también de la pandemia y recordemos que tenemos aún 34 millones de europeos que sufren la pobreza energética y no pueden calentar adecuadamente sus hogares. En el informe también se ve que estamos perdiendo fuerza en investigación y desarrollo en Europa con respecto a otros bloques debemos promocionarlos, estamos bajando el número de patentes.

Tenemos todos los asuntos bastante encarrilados